Señora presidenta, desde 2009 hemos visto en Madagascar un aumento de la economía extractivista de recursos mineros, forestales y agroalimentarios por parte de las multinacionales que ha ido directamente aparejado de una alarmante persecución de periodistas, ecologistas y defensores de los derechos humanos, que denuncian la corrupción del Gobierno y este modelo económico depredador de derechos y de recursos medioambientales. Es fundamental señalar la relación del aumento de la violencia sexual hacia las mujeres con las zonas de explotación minera, en un país —Madagascar— donde las mujeres siguen sin tener derecho al aborto legal. Debemos exigir al Gobierno de Madagascar el cumplimiento escrupuloso de los derechos humanos, así como el cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Pero nuestra exigencia también es para las multinacionales depredadoras de recursos y, muchas veces, vulneradoras de derechos. Por todo ello, también le exigimos a la Unión Europea que apoye el tratado vinculante que se está debatiendo en las Naciones Unidas, de respeto a los derechos humanos por parte de las multinacionales. Depende de nosotros también, señorías, tomar parte y ponernos justamente del lado de la gente y de los derechos humanos, impidiendo el expolio de las multinacionales.